Il y a trois semaines, le gouvernement a coupé internet pour tenter d'endiguer la propagation de cette contestation.

N'oublions pas que, puissance d'équilibre face à l'Arabie saoudite, l'Iran a contribué à ramener la paix en Syrie. Nous condamnons, sans appel aucun, la politique liberticide du régime islamique et nous soutenons, évidemment, le peuple iranien dans sa quête de liberté. Mais nous condamnons aussi la diplomatie occidentale qui, en fermant les yeux, en commerçant avec les financeurs du terrorisme que sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, aggrave la situation. Dans cet hémicycle, la majorité aime donner à la terre entière des leçons de morale. Une résolution n'est pas de la diplomatie. Balayons devant notre porte ici aussi, la liberté d'expression est souvent menacée. L'Union européenne n'est pas légitime pour faire entendre une voix efficace

Laissons les nations d'Europe, seuls véritables acteurs de la diplomatie, défendre leurs intérêts et les peuples, choisir leur destin.